virðulegi forseti mig langar til að fá svar við þeirri spurningu minni hvort hæstvirtur samgönguráðherra hyggist beita sér fyrir gjaldfrjálsri umferð um hvalfjarðargöng líkt og flokkur hans lagði til fyrir síðustu kosningar í síðustu kosningum lofuðu samfylkingarmenn gjaldfrjálsum göngum afhentu fólki frímiða í göngin og sögðu að ef það kæmist til valda þá yrði gangagjaldið afnumið þar á meðal stóð núverandi forseti alþingis ekki þessi sem situr í stól forseta í augnablikinu þá stóð núverandi forseti alþingis við göngin með sínu fólki og lofaði gjaldfrjálsum göngum einnig var þetta loforð samfylkingarinnar í kosningabæklingum og í öllum ræðum manna þar á bæ alla vega á vesturlandi samfylkingin talaði um sturlaðar samgöngur með stórum staf og var þar vitnað til fyrrverandi samgönguráðherra en samgöngurnar eru enn þá sturlaðar með litlum staf þar sem samgönguráðherra samfylkingarinnar er ekki enn búinn að afnema gjaldið af göngunum samkvæmt loforðum samfylkingarmanna ég spyr þarna er gætt jafnræðisreglunnar samkvæmt stjórnarskránni þó svo að göngin hafi verið byggð í einkaframkvæmd þessi gjaldtaka var barn síns tíma en er til háborinnar skammar á tímum mikilla erfiðleika í þjóðfélaginu og við íbúar norðvesturlands eigum ekki að þurfa að vera annars flokks þjóðfélagsþegnar með aukna skattlagningu við aðra landsmenn þar sem engin göng í landinu eru gjaldskyld stöðugt er verið að safna gögnum og rannsóknum fyrir öðrum samhliða göngum og hvað skyldi það hafa kostað en hvað skyldu nú rúmlega þrjú hundruð þúsund manna þjóð hafa að gera með önnur göng þegar milljónaþjóðir munu láta sér nægja ein göng álagið sem stundum er við göngin er vegna þess að gjaldskýlið stoppar umferð og með afnámi gjaldtökunnar mundi umferðin ganga mun betur fyrir sig ég ræddi við gylfa þórðarson forstjóra spalar í morgun og hann gaf mér upp að skuldir spalar væru um það bil fjórir milljarðar í dag vegna misgengis vísitölu og gengis gróðinn sem var talinn koma fram í fjölmiðlum á sínum tíma var vegna gengishagnaðar ef farið yrði í framkvæmd samhliða núverandi göngum undir hvalfjörð þá mundi það sennilega vera gert af vegagerðinni eða það taldi gylfi líklegast ég spyr telur ráðherra hvort farið verði í slíkar framkvæmdir og ef svo er þá hvers vegna

og þá spyr ég líka væri það ekki viturlegra að laga veginn á kjalarnesinu og að göngunum